Jednolity rynek cyfrowy może być fundamentem rozwoju społeczno gospodarczego Unii Europejskiej.

Z tych powodów organy Unii Europejskiej, w tym Parlament Europejski, powinny kontynuować swoje działania na rzecz likwidacji barier w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Jednym z wyzwań jest przeciwdziałanie fragmentacji prawnej tej sfery w prawach krajowych, innym problemem jest brak dobrych przepisów transgranicznych oraz brak stron internetowych dostępnych w wielu wersjach językowych. Należy także zwrócić uwagę na metody rozwiązywania sporów, zwłaszcza przy zakupach online w przypadkach transakcji transgranicznych to ma bowiem zasadnicze znaczenie dla poziomu zaufania wobec zakupów online. Bardzo ważne dla rozwoju cyfryzacji należy także równolegle z inwestycjami, np. w infrastrukturę internetu szerokopasmowego, podnosić poziom e umiejętności wśród mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej, i to we wszystkich grupach wiekowych. Chodzi o wywoływanie e gotowości do wykorzystywania technologii komputerowo informatycznych, tak w gospodarce zresztą, jak i w komunikacji z administracją publiczną. Ważną kwestią jest również dobra regulacja współpracy prywatnych inwestorów i prywatnych operatorów z administracjami rządów poszczególnych państw członkowskich. Wiąże się to z efektywnym ekonomicznie łączeniem sił rynkowych i interesu publicznego. To znakomita przestrzeń dla rozwoju partnerstwa publiczno prywatnego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Apeluję więc także jako twórca ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym w Polsce do promowania i wspierania PPP w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Innym wielkim zresztą wyzwaniem dla Wspólnoty jest włączenie małych i średnich przedsiębiorstw w rewolucję cyfrową, np.

Wiąże się to głównie z przełamywaniem barier cyfrowych między państwami członkowskimi.